Najlepša hvala, spoštovani gospod podpredsednik. Na žalost predsednika vlade ni več v dvorani. Sem navadno človek, če karkoli govorim o nekom, pač želim, da je prisoten, da si gledava v oči in da na en pošten človeški način nekomu povem, kaj je v bistvu bil namen mene, mojih kolegov v Slovenski demokratski stranki in zakaj se nam zdi pomembno spoštovanje odločbe ustavnega sodišča in tisto, kar odločba ustavnega sodišča očita, kot najhitrejša implementacija to je v neko novelo zakona, ki bi rešila ta nastali problem. Zdaj, da se vrnemo k svojemu bistvu današnje obtožbe. impičmenta, kot kot ga imenujemo, je prva zadeva, da odločba je nastala četrtega decembra dva tisoč štirinajst. Torej, če znamo vsaj malo šteti, smo v petem letu ali pa v dobrih štirih letih od te odločbe ustavnega sodišča, kjer ugotavlja to neustavnost. Štiri leta. Torej, kot veste, v prejšnjem mandatu očitati opoziciji, ki ima manjšino, še posebej v prejšnjem mandatu, kjer je stranka SMC imela petintrideset poslancev vsaj na začetku in kjer je tvorila koalicijo treh strank, ne, očitati opoziciji, ne, da smo mi krivi, da do implementacije ni prišlo, glejte, to je absurd, to je norost in temu lahko rečemo, to je samo lahko temo, razumejo maloumski veleposestniki in tega pač ne morete več prodati. Zdaj, ker je pač prišlo tudi po teh volitvah, po nenavadno čudnem volilnem sistemu, kjer je SDS zmagal v petinsedemdeset volilnih okrajih od oseminosemdesetih in da edina skupna točka nove koalicije je bila proti spremembam, proti Janši in proti spremembam, je pač logično razmišljanje in ko vidim tam, da sedi minister, kjer je, ki je že, katero doktrino njegovo lahko rečemo, spremljam že nekaj let, vem, da do tega ne bo prišlo. Sem zagotovljen. Iskali bojo neke rešitve, ki so nesprejemljive kljub temu, da ta odločba govori o stoprocentnem financiranju javnega in zasebnega, da da do te diskriminacije ne more prihajati. To je dejstvo in zelo enostavna zadeva. Zdaj za naslednja zadeve je, da danes v bistvu mi tukaj glasujemo samo o sklepu. Torej, če tako verjamete svojim navedbam, svoj prav, potem glasujete za ta sklep, zadeva gre na ustavno sodišče in ta grdi SDS bo tako ali tako dobil po po nosu, torej s strani ustavnega sodišča, ki bo ugotovilo, da zadeva ta sklep v bistvu ne gre in da je, da je da je oproščen predsednik, v tem primeru predsednik vlade, da je oproščen tega impičmenta. Zelo enostavno in gospod Šarec bo imel, zdaj že ma ne vem koliko, devetdeset, potem bo imel stotridesetprocentno javno podporo. Recimo po Ninamediji, po vsej verjetnosti. To je možno v potem Šentflorjanski dolini Slovenije, kjer pač še obstaja. Ampak druga stvar moje razprave, ki je pomembna je, glejte, ni bistvo tega impičmenta samo v tem, ampak bistvo je, da ugotovimo, kdo je predsednik vlade. A je to res nekdo, ki pravi, da bo da je njegova njegova stranka del Alde, del neke skupne neke liberalnih, pogledov na Evropo, na njen razvoj, ali je pač to nekdo, ki je bil tudi produkt nekega monopola v vzgojno-izobraževalnem sistemu in danes govori nekaj, kar seveda se ne sklada s tistim, kar so govorili pred nekaj dnevi v Davosu, pri gospodu Klausu Schwabu, o četrti industrijski revoluciji, o delovanju tega, o globalni kompetitivnosti, globalnih tekmah in tako naprej. Danes želim povedati, spoštovane kolegice in kolegi, da govorimo, ali imajo slovenski otroci možnost izbire. Ali smo ravno tam z nekaj spremembami, kot je bil kolega Šarec in kot sem jaz bil v prvem razredu osnovne šole, kjer govorite, da mi zahajamo v neko indoktrinacijo, ne, in ravno tam, kjer smo dobili v prvem razredu pionirsko kapico, del ene samo monopola ene politične stranke, pionirsko ... kljub temu, da niso starši seveda me nič vprašali in kasneje v sedmem razredu sem že bil del socialistične mladine in tako naprej. Ravno ta šolski sistem, ki nikoli ni šel, tako zvani javni, skozi eno veliko lahko rečemo spremembo, ne, ravno o tem govorite, da druga stran, ta ta ta konkurenca, ki nastopa, ki je tako ali tako v manjšini - nekaj procentih, da je veliko groženj in tega monopola na vzgojno-izobraževalnem sistemu. Seveda gre za ideologijo, ampak gre za tisto ideologijo, ki izhaja iz preteklosti in gre za monopol, ki pada in ki bo padel slej kot prej. To je takrat, ko bo Marjan Šarec mogoče bil del že zgodovine, mogoče še štirimi poslanci, še en mandat kasneje, o tem ne bo govoril ničesar. Ampak problem je, kaj mi ustvarjamo v naslednjih letih. Na tej globalni tekmi, na tekmi, kjer država mora z vsakim posameznikom najti njegova njegov kapital, ki ga je prinesel na svet, njegove možnosti, da se razvije na kakršnemkoli področju. In če želimo zmagati na potem globalni tekmi, spoštovani kolegice in kolegi, potem moramo dati mladim ljudem možnost izbire, vsaj večje tiste, ki smo jo sami imeli nekoč. Ko nismo imeli, lahko rečemo, nobene izbire, ko ste imeli eno lučko, pa eno Planico sladoled, pa ko ste imeli dva ponudnika, goriv, kar je še danes isto, ko ste imeli en Telekom, na katerega so bili priklopljeni udbovci, ne, ko ste imeli vse po eno in popolni monopol na vseh področjih. In z osamosvojitvijo Slovenije, spoštovani kolegi, na žalost je padel samo en monopol ene politične stranke, ki se je razbil na številne manjše stranke, ki še danes v bistvu, ko gre za, lahko rečemo, branjenje teh monopolov, stopijo nekako skupaj. Ampak ravno zaradi tega, zaradi tega, ker je danes Slovenija ni zaprta država, ker je na globalnem trgu, delate izredno škodo mladim ljudem. Kažete na neko luč in kažete na popolnoma nerazumevanje danes delovanja sveta in globalne tekme. Govoriti v času četrte industrijske revolucije, v času silnega razvoja tehnoloških sprememb in ustvarjanja, da bojo naši ljudje konkurenčni s popolnim monopolom vzgojno-izobraževalnega sistema, s popolno istim pristopom, pristopom razmišljanja v eni škatli, v eni v eni doktrini in da bojo reševali lahko rečemo globalne probleme - glejte, je totalna utopija, je popolnoma zavajanje in je življenje za ... lahko rečemo maloumske veleposestnike. Zaradi česa? Zaradi tega, ker ugotavljam kot poslanec še vedno popolne monopole. Včeraj prav tukaj sem postavljal poslansko vprašanje glede utekočinjenega naftnega plina. V Nemčiji je približno petdeset centov povprečna cena, v Sloveniji je en evro. Imamo agencijo za neke za, varuha konkurence, ne vem kaj vse, tega niso ugotovili, niso ugotovili, da plačujejo naši ljudje stoprocentno dražji utekočinjeni naftni plin za ogrevanje. Tega niso ugotovili, da ne razlagam na vseh ostalih področjih, kaj se kaj se dogaja. In prav zato gre, gre za gre za razbijanje monopola na vzgojno-izobraževalnem sistemu, ki je nujno potreben za to, da bojo ti otroci jutri lahko zmagovali na globalnih trgih. Da bojo podjetniki, da se ne bojo izseljevali iz Slovenije, da bomo imeli dodano vrednost v naših produktih in izdelkih, da bomo s te dodane vrednosti lahko financirali to socialno državo, o kateri radi govorimo. To je ta sistem in brez tega, brez resne, konkurence na tem področju, ni ničesar. Ljudje si zaslužijo, tudi tisti, ki so iz Prekmurja, Goričkega, iz Bele krajine, pa starši nimajo denarja, da lahko grejo v tisti vzgojno-izobraževalni sistem, tudi zasebni, ki morda odkriva njihove talente in ki jih razkriva. Nikoli se nisem norčeval s predsednika vlade in mislim, da je marsikdo tukaj imel kak popravni izpit. Ravno to, samokritično, se mi zdi, poglejte, primerna, zdi se mi človeška, mogoče ravno zaradi tega, ker je bil v lesarski šoli, mu neke logike vsaj dela in ga tu morem pohvaliti, v nekih zadevah, ampak glejte, ravno mogoče tudi ta lesarska šola ni morala ali pa ni hotela odkriti njegovega talenta, ki ga pa ima na tem področju igralstva. Kar mu kar mu lahko rečemo, ne očitam. Ampak poglejte, spoštovani gospod predsednik vlade - osnovna filozofija vsakega človeka bo, po čem se nam bodo ljudje spominjala - kadar sem bil, kaj sem bil, kako sem deloval, ko sem imel moč, ko mi je usoda namenila nekaj, da spremenim? Držanje teh monopolov, ustvarjanje dodatnih monopolov in to, da mladi ljudje nimajo možnosti izbire. Ne, je pa nekaj, kar bo vplivalo silovito na razvoj te države. Jaz govorim ves čas, eni je rak rana vzgojno-izobraževalnega sistema. Gospodarstvo vam to govori. trideset tisoč delovnih mest je odprtih za poklice, ki jih nujno potrebujemo, a je po tem, da mi milijardo dajemo v javni šolski sistem, da je naš končni produkt, da se tukaj pogovarja večine levi del, da je socialno podjetništvo, samo socialno podjetništvo. A je to naša rešitev? Vsi bomo šli v v revščino, vsi skupaj, glejte, in na vaši otroci in vsi ostali. In vse bo vse kar bo hotelo konkurenco, se bo izselila. Tako kot se danes to dogaja. Ljudje iz Štajerskega, hodijo otroci v srednje in osnovne šole v Avstrijo že, zato ker čutijo, da bojo tam bolj konkurenčni na globalnih trgih. Tudi to se dogaja da in da ne razlagam tako naprej. Bom predolg. Nekako, da zaključim, poglejte, če verjamete v svoj prav, predsednik vlade, spoštovani kolegice in kolegi, potem ta sklep potrdite. Zadeva gre na ustavno sodišče in ustavno sodišče bo odločilo. To je zelo enostavno, čakamo na vaš pogum in ta pogum boste dokazali danes, z glasovanjem. Najlepša hvala.